og tillagan hljómar svona með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ráðherra að móta viðskiptastefnu sem hafi að markmiði að jafna samkeppnisstöðu innlendrar verslunar gagnvart erlendri og lækka vöruverð til hagsbóta fyrir neytendur stefnan verði lögð fyrir alþingi í formi þingsályktunartillögu fyrir fyrsta júlí tvö þúsund og fjórtán virðulegi forseti þetta er ekki í fyrsta skipti sem ég flyt þetta mál ásamt fleiri háttvirtum þingmönnum og hér er gert ráð fyrir því að það verði mótuð viðskiptastefna með þeim tilgangi eins og ég nefndi að auka veg innlendrar verslunar og bæta hag neytenda það er gert með því að endurskoða fyrirkomulag skattamála þar með talin tolla og vörugjöld virðulegi forseti við erum með algjöra sérstöðu hvað þetta varðar því að við erum ekki í tollabandalagi að vísu er það kannski ekki sérstaða um allan heim en alla vega við erum ein af þeim þjóðum evrópu sem er ekki í tollabandalagi þannig að við getum algjörlega ráðið þessu sjálf það er enginn sem skiptir sér af því ef við værum í evrópusambandinu þá gætum við ekki gert það núna höfum við alveg algjöra þá stöðu að við ráðum þessu og það vantar svolítið virðulegi forseti í umræðuna nákvæmlega þessa staðreynd þegar hér koma aðilar sem segja að ýmislegt sé of hátt verðlag miðað við ýmislegt annað og það lagist með því að fara í tollabandalag segjum e s b þá gleyma menn þeirri staðreynd að við getum einhliða ákveðið þetta við stýrum tollunum okkar við stýrum vörugjöldunum okkar við stýrum virðisaukaskattinum ég tel að það væri skynsamlegt að við settum okkur markmið um það að við ætluðum að færa störf til landsins því að fólkið sem er að reka hér verslanir sem vinnur í verslunum á laugaveginum eða akureyri eða hvar sem er það er ekki í samkeppni bara sín á milli það er í samkeppni við önnur lönd ef okkur tekst að færa verslun til landsins þá erum við að fjölga störfum hér á landi virðulegi forseti nú er það þannig að ég hugsa bara hlýlega til verslunarfólks í öðrum löndum en mér finnst samt sem áður það vera markmið hér að fjölga störfum hér á landi ég veit ekki hvort fólk er meðvitað um það að á íslandi er í gangi fátæktarskattur sem felst í því að við höfum mótað hlutina með þeim hætti skatta og tollakerfi okkar er með þeim hætti að við erum að ýta verslun til útlanda þannig að íslendingar margir hverjir eru að versla hluti sem okkur finnst vera sjálfsögð eins og föt skó sérstaklega barnaföt í öðrum löndum auðvitað er það ekki markmið að koma í veg fyrir það alls ekki en vitið þið hvaða íslendingar versla þetta fyrst og fremst það eru þeir sem hafa meira á milli handanna þeir sem hafa efni á því að fara til útlanda þeir geta keypt sér ódýrari vöru heldur en þeir sem hafa minna á milli handanna og hafa ekki efni á að fara til annarra landa þannig að stefnan sem við erum með í gangi núna er hrein og klár við erum að setja fátæktarskatta með þessari stefnu sem við erum með í gangi núna þeir sem hafa meira á milli handanna þeir fara bara annað hinir sem hafa minna á milli handanna þeir verða að kaupa dýrari vöruna hér heima virðulegi forseti ég tel að þetta sé eitthvað sem við hér á háttvirtu alþingi ættum að geta sameinast um að gera ég er ekki að segja að við eigum að vera algjörlega sammála um hvernig stefnan ætti að líta út ég veit það ekki það á eftir að reyna á það ég mundi ætla að það ætti að vera forgangsmál hjá okkur að ganga þannig fram að eðlilegar nauðsynjavörur séu á jafn hagkvæmu verði og mögulegt er hér á landi virðulegi forseti er einhver hér inni því að ég er nú ánægður að sjá það hversu vel settur bekkurinn er sem er á móti því er einhver á móti því nú kann einhver að segja eins og stundum hefur verið sagt og það hefur oft verið rætt um það sem rök fyrir því að vera með tolla og aðrar viðskiptahindranir að við séum þá að halda versluninni í landinu en það er ekki svo við verðum bara að stöðva fólk í að fara til útlanda eða koma í veg fyrir að það komi heim með vörur ég hef ekki heyrt neinn tala fyrir slíku og ég vona að enginn tali fyrir slíku þannig að að því gefnu að við séum fylgjandi frjálsu flæði fólks þá er eina leið okkar og það er ekkert neyðarleið það er bara góð og skynsöm leið er að lækka hér tolla og vörugjöld og það er enginn vafi í mínum huga á að það mun líka auka verslun hér á landi það mun gera það að verkum að við munum fá meiri tekjur inn í ríkiskassann fyrr en seinna virðulegi forseti nú þekki ég þetta mál nokkuð því að fyrir nokkrum árum þegar ég var ungur maður þá gerði ég sérstaka ritgerð um þetta lokaritgerðina mína í háskólanum um alþjóðaviðskiptastofnunina og ég komst að því sem ég vissi ekki fyrir að sum lönd og svæði sem hafa náð hve mestum árangri í efnahagslegu tilliti á meðan svæði sem voru við hliðina náðu því ekki gerðu það með því að stunda algjört frelsi í viðskiptum til dæmis hong kong og singapúr þegar þau gengu í alþjóðaviðskiptastofnunina

það er svolítið magnað að þessi svæði þó svo að þau séu síður en svo gallalaus langt í frá að þá í það minnsta náðu þau mun meiri efnahagslegri velmegun heldur en þau svæði sem reyndu að halda versluninni innan sinna vébanda með miklum aðgangstakmörkunum john maynard keynes sagði allar verslunarhömlur eru tæki sem þjóðirnar hafa fundið upp til þess að gera sig og aðra fátækari gera sig og aðra fátækari virðulegur forseti það er bara mjög mikið til í því mestu hagvaxtarskeið heimsins og viðkomandi svæða eru það þegar verslun er hve frjálsust og ég gæti virðulegi forseti haldið langa ræðu um það en ég hvet ykkur til þess að skoða þessa þingsályktunartillögu ég hvet ykkur til að skoða skoðanakönnunina sem við settum sem fylgiskjal sem sýnir svart á hvítu hvaða fólk það er sem hefur tækifæri til þess að kaupa ódýrar vörur ódýrar nauðsynjavörur það er fólk sem hefur meira á milli handanna og ég segi virðulegi forseti gerum það að verkum að allir geti keypt sér ódýrari vörur og ég tel raunar að það sé sérstakt markmið að þeir sem hafi minna á milli handanna eigi þess kost að kaupa sér ódýrar nauðsynjavörur til þess að svo megi verða að þá þurfið þið að samþykkja þessa þingsályktunartillögu og ég mælist til þess virðulegi forseti að málið gangi til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og ég vona að ég þurfi aldrei aftur virðulegi forseti að flytja þetta mál en